Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo questa premessa politica utile alla comprensione e dunque alla condivisione, non solo dei passaggi squisitamente regolamentari, dell'argomento che oggi ci appassiona e del quale discutiamo. Una visione politica d'insieme che il regolamento, con le puntualizzazioni contenute, potrà offrire ai cittadini europei, al sistema di impresa, a quella larga parte dell'opinione pubblica che percepiamo vicina all'idea che la bussola dello sviluppo debba essere sostenibile e, quindi, anche inclusiva. Sullo sfondo, la lettura di quello che è stato il lavoro di questi anni. La parola d'ordine rigenerare i luoghi della vita in uso al capitale umano, dentro la rinnovata attenzione alla sostenibilità, per contrastare ogni forma di insulto all'ecosistema e alla salute delle persone, per affermare l'idea che la povertà va contrastata, appunto, con scelte di visione. Ci sembra dunque necessario connettere tra di loro le più importanti scelte politiche di questi anni la visione di un'Europa più giusta, più equa, che contrasti le diseguaglianze, più attenta alla salute dei cittadini e dei lavoratori, che cresce rispettosa dell'ambiente e dei diritti sociali. Appunto, l'Europa dei diritti e delle pari opportunità. Ecco perché per noi è importante cominciare sin da ora a piantare saldamente le radici per una tassonomia sociale. Penso che tra gli indicatori maggiormente rilevanti debba esserci l'esclusione dall'ambito degli investimenti delle attività incentrate sulla generazione di energia da combustibili fossili. Dunque, c'è una nuova consapevolezza in campo tra i cittadini, nel sistema d'impresa e tra i lavoratori.